ég skal segja ykkur af hverju það sem er verið að mæla er kjarnafærni sem var gríðarlega mikilvæg í iðnbyltingunni þá voru krakkar þurfti að taka þá úr sveitunum kenna þeim stærðfræði og lestur þannig að það væri hægt að mennta þau inn í iðnmaskínuna það að þessi atriði og náttúrufræði að auki það að færni þar sé að fara niður ef á sama tíma aðrir hlutir sem eru mikilvægir fyrir kjarnafærni framtíðarinnar eru á leiðinni upp þá erum við á góðum stað út af því að þá erum við farin að forgangsraða þá erum við farin að forgangsraða rétt upp á velmegun nemendanna og upp á velferð landsins og efnahagsins við sjáum það í þessari könnun að ánægja í skólum er að fara upp hverjar vísindarannsóknirnar á fætur annarri benda til þess að langtímaminni og almennt menntageta er miklu betri þegar fólk er ánægt við sitt nám þannig að þarna erum við að gera eitthvað rétt greinilega og við þurfum að halda því hvernig tæknin er að breyta hvað er kjarnafærni þegar kemur að menntun í dag og bendir á að þeir vísa í oxford rannsókn nýlega frá síðasta ári þar sem bent er á að fjörutíu og sjö prósent af störfum í dag liggja undir að þau muni minnka gríðarlega þeim mun fækka gríðarlega þar á þessum sviðum á næstu tuttugu árum sem dæmi segja þeir að níutíu og fjögur prósent bókara accountants endurskoðenda það er bara farið á næstu tuttugu árum leigubílar nánast farnir leigubílstjórar google er þegar byrjað að keyra tölvustýrða bíla um götur kaliforníu ef við horfum til þess ókei hvað er þá kjarnafærnin í framtíðinni hvað er kjarnafærnin og hvað eigum við þá að setja meiri fókus á setja í meiri forgangsröðun en þessi atriði sem er verið að mæla í pisa rannsókninni sem eru þessi gömlu ég meina þau hafa ákveðið gildi en þau voru kjarnafærni þegar við vorum með iðnbyltingarsamfélagi ekki þekkingarsamfélagi og ekki upplýsingatæknisamfélagi og hvað er það jú ég er að tala um það að það eru þau atriði sem tölvurnar sem eru núna að verða svo miklu klárari við erum með svo mikinn aðgang að upplýsingum að þær geta á þessum forsendum tekið yfir störf í þessum gríðarlega mæli hvaða störf eru það hvaða kjarnafærni er það sem gerir okkur kleift að vinna með tölvunum og missa ekki störfin nú það er sköpun og stjórnunar að geta stýrt sínu lífi með sjálfstæði frumkvæði og forvitni og sköpunargleði það er kjarnafærni framtíðarinnar